Grosch kolléga kiváló munkát végzett, ami remélem, hogy megfelelő lökést fog adni a közlekedési ágazat megfelelő úton való továbbfejlődéséhez. Már több alkalommal volt módom hangsúlyozni a véleményemet korábban, hogy mielőbb szükség van a befogadó, fenntartható, modern, környezetkímélő és hatékony közlekedési rendszerre.

Külön szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy ez alatt a fejezet alatt külön megemlíti a fogyatékossággal élő személyeket.

Mert Európa, mint tudjuk, súlyosan öregedő társadalom. És mi, jogalkotók azzal fogunk szembesülni, hogy az igényeknek meg kell felelnünk a jogszabályalkotás területén is. Az elkövetkezendő időszakban meg fog jelenni nagyobb mértékben az igény, hogy az idősebb állampolgárok és a fogyatékossággal élők is szabadon használhassák a közlekedési eszközöket, ugyanolyan feltételrendszereken belül. Azt gondolom, hogy egyértelmű üzenet a jelentés, és én magam is szeretném hangsúlyozni, hogy igenis szükség van arra, hogy az Európai Bizottság 2012 elején egy erre irányuló javaslatot beadjon.